Het probleem ligt hem dus bij het doorschuiven van die indirecte kosten van de elektriciteitssector naar de veelverbruikers. Wat we nodig hebben, commissaris, is goede informatie, Europees brede informatie, zodat je ook dat artikel 10 dat we niet voor niets hebben vastgelegd kunt gaan toepassen, Europees breed, omdat we niet opnieuw het level playing field gelijke positie voor bedrijven in Europa, mogen gaan schaden. De oproep is snel te werken. Ten tweede, nog een vraag de Duitse uitstap uit de atoomsector wat voor invloed heeft die op de stijgende kosten voor het energie intensieve bedrijfsleven in Duitsland?